Pani Przewodnicząca! Dzisiaj Parlament Europejski wysyła bardzo pozytywny sygnał dla pasażerów, dla podatników i wyborców europejskich, którzy korzystają z autobusów i autokarów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Takich właśnie konkretnych decyzji oczekują od nas ci, którzy na nas głosują, którzy opłacają nasze pensje.

Natomiast, uważam, że to jest bardzo istotny krok naprzód, który czyni Europę, Unię Europejską bardziej ludzką, bardziej otwartą na potrzeby nie polityków, ale potrzeby konsumentów tych, którzy korzystają właśnie ze środków komunikacji.